Rozmanitosť však prináša značnú neistotu pre spotrebiteľov predovšetkým v cezhraničných prípadoch, kde nie je jasne stanové, aké pravidlá sa budú uplatňovať. Systém poistných záruk na európskej úrovni musí zaručiť účinnejšiu ochranu všetkých poistencov v EÚ, a preto by mal aj obsahovať stanovenie primeraných postupov náhrady škody pre spotrebiteľov, ktorí utrpeli straty v dôsledku zlyhania finančných inštitúcií. Návrh smernice o systémoch poistných záruk by mal zlepšiť existujúci systém ochrany vkladov a prispieť tak k vytvoreniu homogénnejších podmienok na vnútornom trhu s poistením. Jednoznačnou prioritou podľa môjho názoru zostáva zabezpečenie rovnocennej ochrany spotrebiteľa bez ohľadu na domovskú krajinu poisťovateľa a zlepšenie informovanosti spotrebiteľov o rizikách spojených s poskytovaním finančných služieb.